Jsem ráda, že Komise reaguje na podnět ze strany Evropského parlamentu a věnuje se bezpečnosti našich občanů.

Nová doba poskytuje možnost nových bezpečnostních prvků, které by měly být cenově dostupné a zachraňovat životy všech Evropanů. A v tomto smyslu, doufám, že Komise své návrhy připravila. Evropa se také musí připravit na budoucnost autonomních vozidel a stát se průkopníkem v této oblasti. Z hlediska České republiky však velmi oceňuji iniciativu ke zjednodušení postupu pro udělování povolení pro projekty transevropské dopravní sítě. Kde však Komise tragicky zaspala, byly standardy CO2 u nákladních vozidel. To, že nám je Komise představuje až nyní, je trestuhodné a zcela nepochopitelné.